Monsieur le Président, Monsieur le Vice Président de la Commission, l'accumulation de la présence de plastique dans l'environnement, particulièrement dans les océans, est devenue insupportable. C'est pour cela que la stratégie plastique européenne est indispensable. La décision de la Chine d'interdire les importations de déchets plastiques européens nous offre une opportunité de créer les conditions d'un véritable marché intérieur pour les matières recyclées. Mais le problème, c'est le recyclage. Les obstacles à un meilleur recyclage sont essentiellement techniques et économiques. Je pense notamment à l'écart de coût entre les plastiques vierges et les plastiques recyclés. Il est important d'accompagner non seulement les collectivités locales, mais aussi les entreprises, pour qu'elles fassent les investissements nécessaires et cela, sans doute, par des mesures législatives concrètes. J'ai bien retenu la volonté d'instaurer un prix sur le non recyclable. Je pense que c'est particulièrement important. Alors, nous avons plusieurs actions à mener action sur la conception et la composition

action sur la collecte et le recyclage, je viens d'en parler, il y a beaucoup à faire dans les États membres action sur les consommateurs, pour apprendre les gestes responsables et écologiques action pour classer les matériaux et surtout action pour veiller à la qualité du recyclage, parce que force est de constater que le plastique recyclé pâtit encore d'une très mauvaise réputation et qu'il est nécessaire de sensibiliser les citoyens à une utilisation plus responsable des plastiques et d'améliorer la qualité des plastiques recyclés. C'est une condition pour les rendre plus attractifs aux yeux des consommateurs.